Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije z ekipo! Kolegice in kolegi! Ob pripravi proračuna za leta dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset se nekako ni moč otresti občutka, da so naši starejši državljani popolnoma prezrti oziroma pozabljeni in morda ni naključje, da je danes mednarodni dan starejših, prvi oktober. Dejstvo je, da so krizni časi mimo. Imamo gospodarsko rast delež brezposelnih se nižja, skratka, z obzirom na najhujše čase je vse nekako umirjeno, zato so bili številni drastični varčevalni ukrepi že odpravljeni. Povišali smo minimalno plačo, sprejet je bil dogovor s sindikati javnega sektorja, investicije so se okrepile, dobiček gospodarskih družb je v porastu. Starejša populacija pa je ob vsem tem ostala spregledana, na kar je v poslanski skupini Desus že vseskozi opozarjamo. Opozarjajo pa vas tudi sami upokojenci, zato vas prosim za odgovore, po katerih ste bili že javno pozvani. In sicer koliko finančnih sredstev se v proračunu za leti dva dvajset-dva enaindvajset namenili za skrb za starejšo generacijo, koliko domov za starejše bo država zgradila oziroma sofinancirala v naslednjih petih letih, naj vas spomnim, da smo zadnji dom za starejše zgradili leta dva tisoč pet? Koliko varovanih stanovanj bo država zgradila oziroma sofinancirala v naslednjih petih letih? Koliko bivalnih enot za osebe z demenco bo država zgradila oziroma sofinancirala v naslednjih petih letih? Koliko novih postelj v negovalnih bolnišnicah bo država zagotovila v naslednjih petih letih in pa ali so za te namene razpoložljiva evropska sredstva, in če so v kolikšni višini jih bo država dejansko počrpala? Prosim za odgovore.